Domnule președinte, revoluția digitală schimbă fundamental modul în care se desfășoară activitățile economice, sociale, umane în toate domeniile. Iată de ce susțin inițiativele Comisiei Europene, recomandările din aceste rapoarte, care țintesc într adevăr formarea unei piețe unice digitale europene. Literatura de specialitate ne arată foarte limpede că cine rămâne acum în urmă în aplicarea oportunităților, folosirea oportunităților generate de revoluția digitală rămâne în urmă pentru o lungă perioadă de timp. De aceea, avem responsabilitatea ca, la nivel european, să avem ca o prioritate adoptarea reglementărilor necesare revoluției digitale și, în mod deosebit, trebuie acționăm pentru educația digitală, astfel încât fiecare cetățean european, fiecare firmă să poată să aibă pe deplin capacitatea de a folosi oportunitățile create de revoluția digitală. Mă bucur că viitorul comisar european pentru piața digitală va fi o colegă de a noastră, doamna Mariya Gabriel care are energie și căreia îi doresc mult succes.